gott kvöld góðir nú höfum við hlýtt á boðskap forsætisráðherra íslands forsætisráðherra framsóknarflokksins sem hefur auðgast á eigin stjórnarathöfnum og svo auðvitað vinir hans og vandamenn þekktur er hann að því að hafa makað krókinn þegar hann beitti sér fyrir að koma á kvótabraskskerfi í sjávarútvegi sem hefur leikið bæði sjávarútveginn og byggðir landsins grátt og svo auðvitað er hann þekktur að dæmalausri sölu búnaðarbanka íslands en hann var eins og alþjóð veit seldur fyrir lítið s hópi framsóknarflokksins

ég var staddur á dögunum í kaupfélagi skagfirðinga og hitti þar gamlan framsóknarmann sem spurði mig út í stefnu hins nýja framsóknarflokks og sérstaklega byggðamálin íraksstríðið kvótann bankabraskmálin hann spurði mig ítrekað hvað hefur orðið um samvinnuhugsjónina og hvað hefur orðið um minn gamla góða framsóknarflokk hann undraðist það mjög að forsætisráðherra hefði haldið því fram að hann hefði aldrei efast um óhlutdrægni sína við söluna á búnaðarbankanum ekki einu sinni þegar hann stóð í að selja fjölskyldufyrirtæki sínu bankann ég svaraði gamla manninum eitthvað á þá leið að ég væri ef til vill ekki rétti maðurinn til að svara til um misgjörðir hins nýja framsóknarflokks en honum væri velkomið að vinna þjóðinni gagn og ganga í frjálslynda flokkinn í stuttu máli var stefnuræða forsætisráðherra sem flutt var hér áðan mjög óábyrgt blekkingartal um stöðugleika um aðhald en hún var skreytt með símagulli það er einfaldlega rangt hjá forsætisráðherra að halda því fram að það gæti mikils stöðugleika í þjóðarbúskapnum

að viðskiptahalli sé meiri en áður skuldsetning heimila skuldsetning fyrirtækja og gífurlegar hækkanir hafa orðið á íbúðamarkaði það er eigin rangt hjá oddvita ríkisstjórnarinnar að það hafi verið gætt einhvers aðhalds í útþenslu ríkisútgjalda og sérstaklega á það við um utanríkisráðuneytið sem oddvitar sjálfstæðis og framsóknarflokks hafa skipt með sér að stýra á síðustu tíu árum en það líður varla sá mánuður að ekki berist fréttir af skipan nýs sendiherra og oftar en ekki er um innvígðan og innmúraðan mann í stjórnarflokkunum að ræða í síðasta mánuði kom út ríkisreikningur fyrir árið tvö þúsund og fjögur og við lestur hans sést svart á hvítu að ríkissjóður hefur ekki verið rekinn með miklu aðhaldi á síðasta ári en útgjöldin í fyrra urðu tuttugu og sjö þúsund milljónum hærri en upprunalega var reiknað með er þetta dæmi um aðhald það finnst mér ekki ríkisstjórnin boðaði núna í haust að hún ætli ekki að breyta í neinu útgjaldagleði sinni nema þá helst að klípa af elli og örorkulífeyrisþegum bensínstyrkinn og er það í samræmi við stefnu sjálfstæðis og framsóknarflokks að færa skatt og álögur í auknum mæli af þeim sem hafa háu launin og á þá sem hafa lágu launin og bág kjör þetta stríðir algjörlega gegn stefnu frjálslynda flokksins enda hefur flokkurinn boðað hækkun skattleysismarka en á meðan hafa stjórnvöld einbeitt sér að þveröfugum aðgerðum við íslendingar verðum að spyrja okkur þeirrar spurningar hvað við viljum hafa ójöfnuðinn mikinn í landinu en opinber gögn bera með sér að ójöfnuðurinn hafi aukist gríðarlega í valdatíð framsóknarflokksins sem gefur sig út fyrir að vera félagshyggjuflokkur sömuleiðis hefur hlutur hins opinbera af þjóðarkökunni aukið gríðarlega í valdatíð sjálfstæðisflokksins sem kallar sig stundum flokk einkaframtaksins aukinn ójöfnuður getur valdið ýmsum félagslegum vanda og það getur orðið dýrkeypt í framtíðinni við í frjálslynda flokknum viljum gæta aðhalds í opinberum rekstri og auka frelsi atvinnuveganna sérstaklega til sjávar og sveita og koma á öruggri og sanngjarnri afkomu fyrir öryrkja og eldri borgara

það er rangt hjá oddvita ríkisstjórnar sjálfstæðis og framsóknarflokks að ríkissjóður hafi verið rekinn með umtalsverðum afgangi á liðnum árum en staðreyndirnar eru því miður þær að ríkissjóður var rekinn með sex komma eins milljarðs króna halla árið tvö þúsund og þrjú og átta komma eins milljarðs halla árið þar á undan auðvitað er það alvarlegt að forsætisráðherra skuli flytja hér bæði villandi og rangar upplýsingar en alvarlegast af öllu er þó að i stefnuræðunni eru ekki boðaðar neinar aðgerðir í efnahagsmálum eða hvatningu til þjóðarinnar óveðursský í efnahagsmálum hrannast upp og flestir eru farnir að viðurkenna að svo sé nema stjórnarmeirihlutinn sem hefur hér nýjan þingvetur með bundið fyrir augum seðlabankinn er einn skilinn eftir með það verkefni að halda aftur af þenslunni í þjóðfélaginu og beitir fyrir sig vaxtahækkunum þessar gríðarlegu vaxtahækkanir ýta síðan undir spákaupmennsku og hækkandi gengi íslensku krónunnar sem engin innstæða er fyrir hér er kominn vítahringur sem ábyrg stjórnvöld ættu að ræða sem vanda í stað þess að loka augunum útflutningsgreinunum er ætlað að ráða fram úr óviðunandi rekstrarskilyrðum sem stjórnvöld hafa skapað afleiðingarnar eru skelfilegar og birtast meðal annars í því að boðaðar hafa verið lokanir á rækjuvinnslum víða um land það er orðið löngu tímabært að leita annarra leiða en að hækka vextina skoða meðal annars að auka bindiskyldu banka eða hvetja til sparnaðar frjálslyndi flokkurinn vill boða sparnað meðal almennings sú glansmynd sem dregin er upp í stefnuræðu forsætisráðherra er ekki sannleikanum samkvæm þessi gífurlegi viðskiptahalli sem er afleiðing þess að við flytjum nú miklu meira inn í landið en við flytjum út af verðmætum er ávísun verðbólgu og gengisfall krónunnar ef ekkert er aðhafst skilaboð frjálslynda flokksins til almennings í landinu eru aukið sparnað ríkisstjórnin gerir það ekki það er besta leiðin til þess að verjast mögulegu verðbólguskoti og besta leiðin til sparnaðar er að borga skuldir ég þakka þeim sem hlýddu lauk á fyrri spólu